W moim przemówieniu wskazywałem na kierunek, na to, że tego typu otwarcie rynku pracy, ale również tego typu otwarcie naszych uniwersytetów, instytutów badawczych jest czymś, w co powinniśmy inwestować, ponieważ to się nam zwraca.

To jest dobre dla tych, którzy do nas przyjeżdżają, ale również dla nas, którzy otwieramy się.

To, co jest niepokojące, to jest to, że oddaje się dużą część wolności czy praw, które powinny być regulowane przez państwa narodowe, przez ich parlamenty we władanie instytucji unijnych i tu, rozumiem, Pan też powinien być zadowolony z mojej odpowiedzi.